hæstvirtur forseti ég kveð mér hér hljóðs til að segja nokkur orð í tilefni þess að þetta er sennilega síðasta ferð mín í þessa pontu

til starfa á háttvirtu alþingi

ég hef verið formaður þingflokks og gegnt ráðherrastarfi í tæp átta ár þannig að þetta er orðin heilmikil reynsla og gríðarlegt tækifæri sem ég er mjög þakklát fyrir ég ber mikla virðingu fyrir alþingi íslendinga og óska því alls hins besta ég er þakklát fyrir samstarfið sem ég hef átt við þingmenn bæði þá sem nú sitja og áður á þessum langa ferli starfsmenn alþingis og fólkið í landinu það er einstakt að fá það tækifæri að vera þingmaður og vera fulltrúi fólksins hér á löggjafarsamkundunni það gefur manni tækifæri til að kynnast lífinu í landinu betur en aðrir fá kannski tækifæri til maður hefur fingurinn á slagæðinni nánast alla daga

ég hefði vissulega viljað hætta við aðrar aðstæður en eru í þjóðfélaginu í dag það eru viðsjárverðir tíma því er ekki að neita en ég er ekki í nokkrum vafa um að við munum vinna okkur út úr því íslendingar það mun vissulega taka einhvern tíma ég nefndi áðan að ég hefði verið ráðherra og það var einmitt iðnaðar og viðskiptaráðuneytið sem ég settist í um áramótin nítján hundruð níutíu og níu tvö þúsund þá minnist ég þess að uppi var orðrómur um það að ég væri sennilega að fara í félagsmálaráðuneytið en síðan gerðist það eiginlega á síðasta degi að sú breyting varð að finnur ingólfsson hætti í stjórnmálum og iðnaðar og viðskiptaráðuneytið varð ráðuneytið sem ég settist í um þessi áramót vissulega var vantrú á að kona gæti gegnt þessu embætti ég var fyrsta konan þar sem þetta voru atvinnumál raunin er hins vegar sú að ég hef alltaf haft gríðarlega mikinn áhuga á atvinnumálum og í raun er það kannski einkenni ef ég má sjálf meta það hvað muni einkenna störf mín á háttvirtu alþingi og í stjórnmálum ég ætla ekki að tala meira um það hæstvirtur forseti